A holnapi szavazástól azt várom, hogy biztosítja a KAP jövőjét ez volt a magyar elnökség célkitűzése is. Remélem, hogy kudarcot vallanak azok, akik szerint az EU nak nincs is szüksége agrártámogatásra. A következő hét évben a magyar gazdák már egyenjogúak lesznek a régiekkel, és ennek köszönhetően összességében 20 kal több támogatáshoz juthatnak, mint a megelőző hét évben. Az EU agrárpolitikája a világon a legkörnyezetvédőbb. A mezőgazdaság legfontosabb feladata, a legfontosabb közjó, amit előállít, az élelmiszer. A közös agrárpolitika nem veszélyeztetheti az élelmiszer biztonságot.

Akár évente 15 millió tonnával csökkenhetne a gabonatermelésünk. Ez annyi, mint amennyi a világ egyik legnagyobb importőrének, Egyiptomnak az éves importja. Ez kétszer több, mint amennyit az Európai Unióban bioüzemanyag termeléshez felhasználnak. A 7 os csökkentés miatt az EU akár nettó gabonaimportőrré is válhat. Mindemellett viszont biztosítani kellene, hogy az európai gazdák energetikai célra biomasszát is termelhessenek. Energiaerdőt akár 20 éves vágásfordulóval. A 20 os megújuló energia célkitűzés, erdőirtás nélkül, másképp nem lesz elérhető. Az energiaerdő, az energetikai célú biomassza több környezeti előnyt kínál, mint a területek ugaroltatása, és ráadásul jelentős jövedelemkiegészítést is biztosít a gazdáknak.